Ja, hvala. Hvala, spoštovana ministrica. Delno ste mi tudi, korigirali. Seveda najprej zdaj osnova za ureditev DP oziroma prostorskih načrtov v sami občini. To je tudi proces, ki bo verjetno trajal kako leto, ne. Tako da ...... Me pa veseli, da se tega zavedate in da, obstaja problem. In si upam in sem trdno prepričan, da ga bomo do konca ustreznega obdobja tudi, razrešili. Imam pa še, dva oziroma tri dodatna vprašanja, kolikor razpolagate s podatki. Koliko domov za starejše v Sloveniji trenutno ne izpolnjuje normativov in standardov? Kaj bo s tistimi domovi, ki po prehodnem obdobju ne bodo izpolnjevali novih normativov in standardov? In pa zadnje, ali bo ministrstvo zagotovilo sredstva iz proračuna za izgradnjo novih domov glede na potrebo oziroma na kakšen način naj bi se financirale izgradnje novih domov v bodoče? Hvala lepa.